Voorzitter, op 28 juni is in Honduras de rechtmatig verkozen president Zelaya door het leger afgezet.

dat herstel van de democratie en de rechtsstaat zou betekenen, de terugkeer van de rechtmatig verkozen president en een regering van nationale eenheid, en tenslotte ook een waarheidscommissie om de situatie te onderzoeken. Een akkoord dat, als het geïmplementeerd is, legitimiteit zou verschaffen aan de ophanden zijnde verkiezingen. Dat akkoord is momenteel echter van tafel. Ik spreek hier de nadrukkelijke wens uit dat de betrokkenen in Honduras weer terug naar de onderhandelingstafel keren om implementatie van het eerder bereikte akkoord te realiseren. Om door middel van dialoog de militaire coup ongedaan te maken. Dit is men verplicht aan de Hondurese bevolking. Deze politieke crisis raakt hen het meest. In het geval dat er geen democratische oplossing komt, ziet het er op dit moment naar uit dat de verkiezingen niet breed erkend zullen worden. Dit zal vergaande gevolgen hebben voor het Midden Amerikaanse integratieproces, voor de onderhandelingen over een associatieovereenkomst. Jarenlange stilstand waarvan het volk de dupe zal zijn. Tot mijn collega parlementariërs, die nu al zinspelen op erkenning van de aanstaande verkiezingen, zeg ik het volgende we moeten niet het signaal afgeven aan Honduras, Midden Amerika en de rest van de wereld dat we een staatsgreep gedogen. Op dit moment moet alle energie gericht zijn op herstel van de democratie. Als er door Europarlementariërs op voorhand wordt aangeven dat er steun voor de verkiezingen zal zijn, wordt noch Zelaya, noch Micheletti geprikkeld om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Zo wordt men eerder onderdeel van het probleem dan van de oplossing en spelen we ondemocratische krachten en verdeeldheid in de hand.